Monsieur le Président, dans l'histoire des parlements, il s'est rarement produit la chose suivante, qui consisterait à ce qu'on ait donné des pouvoirs aux parlements.

Et le débat de ce matin me laisse penser que nous avons raison les rapporteurs du paquet de la gouvernance économique d'aller plus loin que ce qu'on nous propose, puisque, Monsieur le Commissaire, en substance, la Commission nous dit On a essayé mais on n'y est pas arrivé et le Conseil, lui, nous dit On ne veut pas aller plus loin.

C'est d'ailleurs le Conseil qui a voulu accroître les droits du Parlement, ce n'est pas le Parlement qui exerce des pouvoirs de manière inconsidérée.

Donc j'ai simplement le plaisir de vous annoncer que le rapport que je dépose ce matin vise aussi les eurobonds car la discussion doit avoir lieu dans cette enceinte.

Barroso nous dise Ouh là là, tout cela c'est très compliqué on a déjà fait beaucoup de bêtises au Conseil, donc maintenant, surtout, il faut vous taire.

Et deuxièmement, il y a également l'idée d'un Fonds monétaire européen, parce qu'effectivement toutes ces solutions qui, comme l'a dit Martin Schulz, sont du provisoire qui dure, ce n'est pas forcément ce qu'attendent les citoyens. On peut regarder passer les trains ou on peut travailler. Ce Parlement va essayer de travailler.